frú forseti ég mæli hér fyrir tillögu um sama efni og háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson en skjalið sem hér liggur fyrir er tillaga til þingsályktunar öfugt við það sem hann mælti fyrir sem er frumvarp til laga það vekur athygli væntanlega að tvö þingmál skuli koma fram með þessum hætti og það má sjá á númerunum að þau hafa nánast komið inn á sama klukkutímanum og á þeim eru eins og háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan nokkuð margir þingmenn sem hafa allir á þessum sama tíma í haust í nóvember ef ég man rétt verið hugsað umhugað um það að koma hér máli inn í þingið til þess að tryggja það að hvað sem yrði um bankana sem þá voru komnir í ríkiseigu mundu þessi menningarverðmæti sem listaverk bankanna eru ekki vera færð úr eigu almennings á nýjan leik tillaga sú til þingsályktunar sem ég hér mæli fyrir er um breytingu á eignarhaldi og varðveislu listaverka ríkisbankanna flutningsmaður auk mín er kolbrún halldórsdóttir háttvirtur þingmaður nú umhverfisráðherra tillögugreinin er einföld og hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að afhenda listasafni íslands til eignar og varðveislu listaverk í eigu hinna nýju ríkisbanka þessi tvö mál sem hér eru eðlilega tekin saman til umræðu eru efnislega samhljóða það má þó segja að hér er í þessari tillögu gert ráð fyrir því að listasafn íslands fái til eignar og varðveislu þann mikla menningararf sem hér er um að ræða og háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan en listasafn íslands er auðvitað meginsafn íslenskrar myndlistar í eigu íslenska ríkisins og listasafnið er líka miðstöð rannsókna í myndlistarefnum heimildasöfnunar og kynningar á íslenskri myndlist það er ljóst að hvort heldur það er hæstvirtur viðskiptaráðherra eða hæstvirtur fjármálaráðherra sem nú um stundir fer með eignarhald formlega á listaverkasöfnum bankanna það fer eftir því hvort þau eru vistuð í hinum gömlu bönkum eða nýju og ég kem kannski að því hér á eftir en það er vandséð hvernig þeir þessir hæstvirtir ráðherrar hafi þá sérfræðiþekkingu sem nauðsynleg er til þess að tryggja faglega varðveislu þessa menningararfs ég vil taka undir það sem háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson sagði hér áðan að bankarnir hafa hlúð verulega vel að þessari listaverkaeign á þeim tíma sem þeir voru í einkaeigu og þessi listaverkaeign eiginlega kom til þeirra fyrir hvað gleymsku eða glópsku var spurt hér á alþingi á árinu tvö þúsund og tvö í nóvembermánuði þegar uppvíst varð að öll listaverk í eigu búnaðarbanka og öll listaverk í eigu landsbanka yrðu flutt með eignarhaldi í hinni miklu og umdeildu einakvinaavæðingu sem þá fór fram á bönkunum og verður nú væntanlega til rannsóknar í þeirri rannsókn sem sérstakur ríkis saksóknari hefur nú nýhafið ég vil ítreka það sem ég sagði að það er alls ekki ljóst hvar þessi listaverk eru vistuð í stjórnkerfinu í dag það er fullyrt að þau hafi verið flutt inn í gömlu bankana inn í þrotabú eða rekstrarfélög gömlu bankanna sem nú eru í greiðslustöðvun og ef það er rétt frú forseti tel ég að það sé algerlega rangt að farið vegna þess að við skilin á milli nýju bankanna og gömlu bankanna átti jú að taka tillit til kröfu eigendanna og kröfuhafanna og eignanna og reyna að deila þessu upp í innlendar og erlendar eignir og skuldir ég fæ ómögulega séð að þessi menningararfur þessu hundruð listaverka sem er að finna í bönkunum þremur sem nú eru komnir í ríkiseigu skuli flokkast með erlendum eignum eða skuldum það er alveg ljóst að þetta á heima í nýju bönkunum og reyndar eðlilegt eins og hér er mælt fyrir um í þessari þingsályktunartillögu að listasafnið fái þetta til eignar og varðveislu í samræmi við lög um listasafnið númer fimmtíu og átta nítján hundruð áttatíu og átta og reglugerð um sama efni ég minni á það að

en verðmat var ekkert á þeim gert þau voru ekki skráð til eignar í ársreikningum bankanna þá þannig að segja má að þau farið flotið ókeypis inn með einkavæðingunni á sínum tíma nú er ljóst að það hefur verið töluvert bætt við þessi listaverkasöfn og glitnissafnið bætist þarna við það hefur verið hlúð að þessu eins og ég sagði áðan og það er mjög mikilvægt núna á þessum umbrotatímum sem eru í bankastarfsemi á landinu þegar á að fara að endurskipuleggja allt bankakerfið að menn fari ekki að láta þennan menningararf aftur úr höndum þjóðarinnar ég fagna því sérstaklega sem fram kom hér í fyrirspurnatíma í morgun þegar háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson spurði hæstvirtur menntamálaráðherra katrínu jakobsdóttur um afstöðu hennar til þessa máls þar kom skýrt fram að hæstvirtur ráðherra vill að listaverkin færist formlega í eigu ríkisins og hún nefndi einnig að þó svo að þetta flyttist til listasafnsins eða ríkisins formlega væri skilið frá bönkunum kæmi vel til greina að viðkomandi bankar hefðu listaverkin áfram til sýnis því að þau eru eins og hæstvirtur ráðherra sagði sum hver nánast samofin afgreiðslustöðum og útibúum bankanna ég vek athygli á því að í greinargerð með þingsályktunartillögu okkar er einmitt ítrekað þetta atriði vegna þess að samkvæmt tólftu grein laga um listasafn íslands og áttunda tilsrik tíundu grein reglugerðarinnar númer sjö hundruð og þrjú tvö þúsund og sjö er heimilt að lána listaverk safnsins til stofnana að ákveðnum skilyrðum uppfylltum þannig að samþykkt þessara mála tveggja sem hér eru á ferð útilokar ekki að þessi málverk og listaverk geti verið áfram uppi í bönkunum en undir faglegu eftirliti og umsjón þar til bærra aðila sem ég tel að séu í listasafni íslands frú forseti ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta þetta mál var lagt hér fram þegar fráfarandi vanhæf ríkisstjórn var að horfa til þess að einkavæða bankana á nýjan leik því var lýst yfir að þeir yrðu ekki deginum lengur í eigu ríkisins ef hægt væri að koma þeim þaðan aftur í hendur einkaaðila og enn fremur var leitað eftir erlendu eignarhaldi kröfuhafa á bönkunum ég hygg að bæði þessi mál séu til komin á sínum tíma vegna þeirra yfirlýsinga það er ekki útséð um það enn þá hvað verður um bankana en við megum ekki láta þennan menningararf týnast í sjóðbókum þeirra

kristinn h gunnarsson sagði um vísan þessa máls til háttvirtrar viðskiptanefndar sem ég er formaður fyrir nú um þessar mundir ég tel að nefndin muni leita eftir umsögn frá háttvirtri menntamálanefnd í þessum efnum og reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu og að höfðu samráði við nefndina um afgreiðslu málsins fyrir þinglok